Peut être qu'on va pouvoir continuer dans cette direction parce qu'effectivement, si on parle du 9 mai, si on parle de l'Europe, si on parle de tout ce qu'on a réussi, on doit parler aussi de ce qu'on doit réussir pour que l'avenir appartienne aux citoyens européens. Et il ne faut pas prendre à la légère ce qui se passe aujourd'hui dans les élections, parce que s'il y a un déficit démocratique en Europe, il faut l'affronter. Si l'Europe fédérale que nous voulons doit être démocratique, il faut qu'elle soit capable de répondre aux problèmes, aux angoisses des citoyens. Et quand je vois les élections, aujourd'hui, en Grèce, et que la seule solution qu'a trouvée la Banque centrale est de dire Il n'y a pas d'alternative à ce qui a été décidé, je dis à la Banque centrale Attention! Attention! Rappelez vous l'histoire européenne. Rappelez vous l'histoire de l'Allemagne. Rappelez vous le traité de Versailles.

Et nous avons la responsabilité de nous rappeler l'histoire. Quand quelqu'un dit, en démocratie Il n'y a pas d'alternative, il se trompe. La démocratie, c'est toujours la recherche d'alternatives, sinon, ce n'est pas la peine de faire de la politique. Alors, je dis une chose très simple.

parce que si on ne leur propose rien, la prochaine élection donnera exactement la même chose.

C'est simplement dire qu'il faut effectivement que le peuple grec soit capable de suivre le rythme des réformes, qu'il ne soit pas étouffé, étranglé, assoiffé, affamé par ces politiques qu'on leur impose. Si nous n'arrivons pas à donner cette réponse, ils donneront des réponses ultrafascistes, ultraréactionnaires, ultranazies, ultrastaliniennes, ultra, ultra et ce sera contre nous.

Si c'est le cas, c'est pas la peine de voter, c'est pas la peine de changer, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Si aujourd'hui, le peuple français, à une majorité qui n'est pas immense et la situation sera très difficile décide qu'il faut changer, c'est à toute l'Europe de se demander comment changer.

Monti écoute bien ce qui se passe en Italie et on l'a vu aux élections municipales il faut que cela change un peu aussi en Italie. Et en Espagne, M.

Il est évident donc qu'aujourd'hui, il n'est pas question de répéter toujours la même chose, entre stabilité, croissance, etc.

C'est à dire que nous, Européens, nous devons prendre dans nos mains l'espoir pour le peuple européen. Et l'espoir, c'est quoi? C'est un budget européen, ce sont des ressources propres et Guy a raison mais pour renforcer la Banque européenne d'investissement, faire levier et mettre sur pied un programme pour un green new deal pour une transformation écologique de l'économie européenne.

Si nous ne relançons pas l'économie européenne, si nous nous arrêtons, si nous disons Mais non, mais non, vous allez voir, tout ira bien, nous allons dans le mur.

Il faut le dire, il faut dire à tous les gouvernements que si nous ne changeons pas le rythme de nos économies, nous irons tous dans le mur.

On dit qu'il y a un danger pour l'économie.

Si les peuples ne nous croient plus capables de maîtriser nos vies, de maîtriser les changements nécessaires, l'histoire nous montre que les peuples ne vont pas vers la révolution qui va tous nous sauver mais nous amènent vers l'horreur. Nous avons une responsabilité démocratique de démontrer qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de rééquilibrer nos politiques européennes, de mettre le budget européen, de mettre l'Europe au centre, justement, de la transformation nécessaire, pour que les peuples européens disent Oui, on a eu raison, il y a soixante ans, de créer l'Union européenne. Il faut redéfinir cette raison et alors l'avenir nous appartiendra, sinon il appartiendra aux marchés, mais il n'appartiendra pas au peuple européen.